að hæstiréttur skyldi með ákvörðun sinni ógilda þessar kosningar til stjórnlagaþings það er áfall að framkvæmdin hafi verið með þessum hætti það er ekki bara áfall fyrir okkur sem hér stöndum eða þá sem bera ábyrgð á þessu öllu saman heldur fyrir alla þjóðina fyrir ísland fyrir börnin sem eru að alast hérna upp í þessu landi við höfum öll haldið það og tölum um það á hátíðarstundum allir sem hér eru inni hafa minnst á það hversu stolt við erum af því að hér sé öflugt lýðræði þess vegna eru viðbrögðin hjá ráðamönnum þjóðarinnar við þessu klúðri afskaplega dapurleg það er afskaplega dapurlegt að hæstvirtur innanríkisráðherra skuli í stað þess að nálgast þetta af auðmýkt biðjast afsökunar á sínu klúðri koma hér því er ég algjörlega ósammála ísland hefur beðið mikinn hnekki álit okkar út á við sem og álit allra íslenskra kjósenda á því með hvaða hætti stjórnvöld geti haldið á málum hefur vissulega skaðað okkur öll við getum ekki horft fram hjá því maður verður dapur í hjarta við að sjá af hve mikilli léttúð fólk hér virðist nálgast þetta grafalvarlega vandamál og þessa grafalvarlegu niðurstöðu maður er dapur í hjartanu við að sjá það í stað þess að biðjast afsökunar og læra af reynslunni við sátum hér öll og fjölluðum um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og ætluðum okkur að læra af mistökunum hér virðast menn sem hlæja hér að því að manni sé mikið niðri fyrir út af þessu máli

mönnum sé hreinlega ekki ljóst hvað hér hefur orðið mikið tjón þetta er gríðarlega alvarlegt og ég tel að menn ættu aðeins að anda með nefinu og reyna að horfa á þetta með yfirvegun og sjá það að það dugir ekki að gera lítið úr kærendum vegna þess að eru almennir kjósendur allir kjósendur í lýðræðisríki hafa rétt á því að gera athugasemdir við kosningar menn eiga ekki að gera lítið úr því að það séu einhver annarleg sjónarmið þar að baki eins og háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson þingflokksformaður vinstri grænna gerði hér í ræðu í gær það er alvarlegur hlutur að gera það svona kemur maður ekki fram í lýðræðisríki við eigum að taka þessa hluti alvarlega ekki bara í orði og koma svo með í næstu setningu einhvers konar yfirlýsingu um að þetta sé nú ekkert svo alvarlegt